Al te veel incidenten toonden de afgelopen tien jaar aan dat er in de sector van de oliën en de vetten in de diervoedersector nogal wat actoren rondlopen die vanuit een gewetenloze hebzucht en op criminele wijze bereid zijn fraude te plegen, fraude ten nadele van het inkomen van boeren en boerinnen, fraude ten nadele van de gezondheid van consumenten. Dat is onaanvaardbaar. Vandaar dat er dus inderdaad nood is aan een soort stresstest voor de bestaande wetgeving. Ik hoop dat de landbouwraad daarop zal ingaan.

Binnen de sector is er nogal wat autocontrole.